Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, un anno fa il Parlamento ha approvato la relazione sul Commercio per il cambiamento per creare misure economiche e commerciali a favore dei paesi della Primavera araba. Economie che devono ripartire dal basso valorizzando lo spirito imprenditoriale diffuso del mondo arabo, le piccole e medie imprese, i giovani che si affacciano a un mondo del lavoro che in molti casi non c'è. Bene, tutto bene! Ma quanto sarebbe utile che, recuperando i patrimoni sottratti da dittatori e da nomenclature, si creino dei fondi di sviluppo economico diffuso, del microcredito, delle agevolazioni per l'imprenditoria, delle borse di studio per gli studenti, e sarebbe il modo migliore per restituire ai cittadini quanto gli è stato sottratto e si darebbe un segnale potente di che cosa può offrire una collaborazione internazionale virtuosa. Per ora siamo ancora alla fase del recupero, ma dando un'indicazione sulla destinazione di queste risorse si può rafforzare tanto la motivazione quanto il senso di giustizia di quest'iniziativa e avere dalla nostra parte anche i cittadini che oggi sono più scettici e cinici rispetto alla cooperazione internazionale.